Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers Collègues, je voudrais, au nom de la commission des budgets, féliciter toutes celles et tous ceux grâce à qui nous avons obtenu cet accord partiel, et en particulier l'équipe du Parlement dont les membres ont été cités par Mme la Commissaire. Pour la commission des budgets, cet accord est un des projets les plus novateurs du prochain cadre financier pluriannuel. Nous nous sommes battus à quelques uns, pendant des années, pour que la défense puisse bénéficier de fonds budgétaires de l'Union. Je me réjouis en particulier que cet accord donne au programme tous les moyens de ses ambitions, en lui donnant notamment accès aux instruments d'InvestEU. Il faudra s'assurer que la plénière le confirme demain. Je me réjouis enfin du signal politique très fort envoyé par ce projet dans un domaine qui est au cœur de l'exercice de la souveraineté des États membres. Ce fonds illustre que le transfert à l'Union de certaines compétences permettra d'avoir plus de sécurité pour un coût budgétaire global inférieur.